Je crois que cette affirmation est un aveu d'échec de la part de cette Union européenne qui, depuis sa création, n'a eu de cesse de parler de solidarité que pour mieux l'abolir. Comment pouvez vous sérieusement, au fil de votre texte, vanter la solidarité de l'Union alors même que la concurrence sauvage qu'elle a imposée a dévasté des milliers de PME, mis au chômage des millions d'Européens et asservi plusieurs États membres aux diktats économiques et budgétaires de Bruxelles? Ce constat d'échec est également révélateur de l'impuissance totale de l'Union Européenne à résoudre les crises qu'elle a elle même engendrées, puisque le corps européen de solidarité fait peser le défi de l'intégration des réfugiés, par exemple, sur les épaules des jeunes générations. Mais je vous rassure, les jeunes ne vous ont pas attendus pour tenter au quotidien de recoller les morceaux d'une cohésion sociale que vous avez brisée.

Retournez donc dans les campagnes et provinces de vos pays respectifs!